Mevrouw de hoge vertegenwoordiger, wij reflecteren hier vandaag over de erfenis van uw beleid en daar zitten heel veel goede kanten aan.

Er zijn ook minder goede kanten. Wat mij vooral opvalt met mijn bijzondere interesse voor Oekraïne en voor Rusland is dat wij de afgelopen vijf jaar als EU te weinig strategisch hebben leren denken. Als Eurorealist geloof ik dat de Europese Unie zich het beste kan concentreren op zaken waar samenwerking echt een meerwaarde kan bieden. Een van die hoofdlijnen is een gemeenschappelijk buitenlands beleid. Wat Poetin recentelijk heeft gedaan is Oekraïne respectloos behandelen en de Unie in haar gezicht uitlachen, goed wetende dat wij zelfs economisch niet echt een vuist kunnen maken. Dat hebben wij vooral aan onszelf te danken. Wij hebben onze buren veel te bieden, maar dan moeten wij intern wel eerst sterker staan. Ik hoop dat uw opvolger die strategische bakens verder kan uitzetten en daartoe ook echt de kans krijgt, want als dat niet lukt zullen wij helaas nog meer Oekraïenes krijgen.